Demnach sind die Betreiber der Betriebe sowie die Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Unfälle zu vermeiden. Für die Betreiber gilt es, einen mehrstufigen Ansatz nach den Vorschriften umso strenger zu gestalten, je gefährlicher die Stoffe sind. Da geht es um genaue Pläne der Produktionsstätten, man muss Pläne erarbeiten von giftigen Substanzen, Evakuierungspläne und auch Schulungen von Arbeitern durchführen.